In het verslag staan een aantal interessante voorstellen.

Ik reken dus op de Commissie om dit over te nemen en om daar werk van te maken in het belang van onze inwoners.